Cet engagement est reflété dans la communication sur le programme de Stockholm qui inclut, parmi ses priorités, la nécessité de donner une attention particulière aux droits de l'enfant et à la protection des personnes particulièrement vulnérables, comme les femmes victimes de violences et les personnes âgées.

La lutte contre la violence envers les femmes sera également une priorité importante de la nouvelle stratégie qui suivra la feuille de route et qui est actuellement en cours de préparation.

La Commission a déjà beaucoup contribué à la lutte contre la violence en Europe par le biais du programme Daphné. Sa réponse dans le domaine de la prévention de la violence et de l'aide aux victimes doit être maintenant renforcée par des actions plus concrètes. Tout d'abord, la Commission a identifié des actions dans le cadre du programme Daphné III, pour mettre en place une stratégie plus cohérente de l'Union européenne pour combattre la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes.

Dans le programme de travail de Daphné III pour 2010, l'établissement d'un groupe consultatif d'experts est envisagé. Ce groupe pourra aider à identifier des actions nécessaires au niveau communautaire et encourager une approche commune entre les États membres. La Commission débutera aussi une étude importante de faisabilité qui évaluera s'il est possible et nécessaire d'harmoniser la législation contre la violence fondée sur le sexe et la violence envers les enfants au niveau de l'Union européenne, dont les résultats seront présentés à l'automne 2010. L'intention de la Commission est de réunir des représentants des gouvernements des États membres, des institutions communautaires, des groupes politiques, des organisations de la société civile, des organisations internationales, etc., en vue de l'élaboration d'une politique communautaire plus explicite. Par ailleurs, l'échange de bonnes pratiques, de standards et de modèles d'intervention a déjà fait l'objet de discussions organisées en décembre 2007, sous les auspices du réseau européen de la prévention de la criminalité. Enfin, il faut souligner que les formes extrêmes de violence contre les femmes doivent être combattues avec les instruments les plus sévères. Dans ce sens, la Commission a proposé, au mois de mars, une modification du cadre pénal européen en matière de lutte contre la traite d'êtres humains et contre l'exploitation sexuelle des enfants, ce qui touche en particulier les femmes et les filles les plus vulnérables. Concernant la demande de l'organisation d'une année européenne sur la violence contre les femmes, sur la base d'une évaluation approfondie, la Commission a conclu qu'une telle initiative serait prématurée avant qu'une véritable stratégie pour combattre la violence soit élaborée.